Dziękuję bardzo, ale bez zaufania konsumentów do przedsiębiorców wspólny rynek nie ma szans na dobre funkcjonowanie, a sam fakt, że na pewne rynki w tym wypadku środkowoeuropejskie kierowane są produkty niższej jakości, obniża to zaufanie. Nie krytykuję przedsiębiorców za to, że kierują różne oferty na różne rynki, bo mają do tego prawo, ale nie do przyjęcia jest występowanie zasadniczych różnic w jakości, a one są, oraz wprowadzanie konsumentów w błąd. Jeśli prawdą jest, że ciastka pewnej firmy sprzedawane w Polsce zawierają 5 masła i pewną ilość oleju palmowego, a te same ciastka w takim samym opakowaniu w Niemczech zawierają 12 masła i nie zawierają oleju palmowego, to jest to po prostu skandal.

O proszkach do prania, które są tak samo pakowane, ale różnie się pienią i różnie pachną, mówi się często, dlatego złożyliśmy propozycję projektu pilotażowego, żądając oceny domniemanych różnic w jakości produktów sprzedawanych na wspólnym rynku.